Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem gostom! Spoštovani ministri, ministrice, spoštovani minister, gospod Bertoncelj! V opoziciji smo že večkrat izrazili svoje mnenje, da je za državni proračun bolje pobirati manjše davke in te bolj dosledno, kot pa večati davke. Znano je tudi, da imamo nekaj neplačnikov, ki dolgujejo večje zneske davkov, pa jih Finančni urad Republike Slovenije zaradi pomanjkljive zakonodaje ali nedoslednega izvajanja le-te ne uspe izterjati. V mislih imam nekatere davčne dolžnike, ki so že daljše obdobje dolgovali prispevke na plače, DDV in druge obveznosti do države, pozneje, ko so podjetje spustili v stečaj, pa ni bilo več nič za vzeti. FURS ima torej večkrat težavo, da se nekemu podjetju, ki že tako skrbno načrtuje stečaj, davčni dolg nabira več mesecev, pa nimajo vzvoda, da oziroma določenega limita, da se mu ob določeni višini dolga dejavnost avtomatično zapre. Ali so podnevi kakšni predlogi za spremembo, predlogi za spremembo zakonodaje, da se to ne bi več dogajalo? Finančna uprava tudi priznava, da je neplačevanje davkov in prispevkov pereč problem, saj kljub mnogim aktivnostim ter ob stalnem in poostrenem nadzoru pojav še vedno prisoten. Neplačevanje plač in neplačevanje prispevkov na plače s strani delodajalcev je nedovoljeno in kaznivo dejanje. Ali se dogajajo obtožni predlogi s strani FURS-a in na sodišče in ali je bil že kdo od stalnih in ponavljajočih se neplačnikov za ta prestopek tudi kaznovan? Hvala lepa za odgovor.